Ich muss als erstes sagen, dass solange nach dem Europäischen Rat und nach den Entscheidungen gegen die Krise darüber diskutiert wird, ob Frau Merkel umgefallen ist, ob Hollande oder Monti gewonnen haben, ob der Süden gegen den Norden marschiert oder umgekehrt,

Ich muss Ihnen auch sagen, dass die ganzen Zugriffe, die auf Analogien zum Fußball basieren, mich in diesen Zeiten der Krise wirklich abgestoßen haben, weil alles, was wir politisch im Moment eigentlich wissen, heißt doch, dass wir entweder zu einer europäischen

Ich hatte den Eindruck, dass endlich begriffen wird, dass wir es nicht mit einer Staatsschuldenkrise, sondern mit einer Krise unserer gemeinsamen Währung zu tun haben, weil der Euro als gemeinsame Währung eben nur funktionieren kann, wenn wir tatsächlich auch eine gemeinsame Fiskalpolitik haben.

Ich fand auch sehr gut, dass sich mehr und mehr die Einsicht durchzusetzen scheint, dass der Euro nur funktionieren kann, wenn die Länder innerhalb der Eurozone bereit sind, für Schulden und Risiken innerhalb dieses gemeinsamen Währungsraums einzutreten. Ich fand gut, dass diese Einsicht gewachsen ist, obwohl Frau Merkel das in den Tagen vor dem Gipfel zu einer Frage von Leben und Tod gemacht hat. In diesem Zusammenhang war dann eben sehr wichtig, dass man sich zu Italien und zu Spanien entschieden hat, dass man die Bankenrisiken unbedingt entkoppeln muss von den Staatsrisiken und dass tatsächlich Staaten nicht mehr in den Abgrund gezogen werden dürfen, weil sie

Leider sind diese Einsichten, die ich beschrieben habe, und die mich während der Beobachtung dieses Rates getröstet haben, dann nicht ausreichend in die Entscheidungen eingeflossen.

Ich möchte meinem Vorredner, Herrn Verhofstadt, an dieser Stelle mal wieder Recht geben Wenn Sie sich jetzt Zeit lassen bis zum Ende des Jahres, dann würde ich an dieser Stelle wagen, allen denjenigen, die außerhalb unseres Kontinents leben und schon immer mal hierher kommen wollten, zu sagen Besuchen Sie Europa, solange es noch steht! Wenn Sie nicht mit der Kommission zusammen für September Vorschläge auf den Tisch legen, wie wir die Bankenunion jetzt schnellstmöglich konstruieren, wie wir in einer Fiskalunion mit Eurobills, Schuldentilgungsfonds und dann perspektivisch mit Eurobonds arbeiten wollen, wenn Sie nicht klarmachen, wie wir alle Kriseninstrumente inklusive ESM und EFSF tatsächlich vergemeinschaften wollen, wenn Sie nicht einen überzeugenden Pakt für nachhaltige wirtschaftliche Erholung und Entwicklung vorlegen, wenn Sie nicht klarmachen, wie Sie die Finanztransaktionssteuer weiter entwickeln und implementieren wollen, wenn Sie nicht ein wirklich überzeugendes Programm gegen die Jugendarbeitslosigkeit auflegen, dann werden wir mit der Rückgewinnung des Vertrauens in die Europäische Union nicht weit kommen. Herr Barroso, Sie sind derjenige, der mit dem Europäischen Parlament den Druck machen muss, dass tatsächlich im September die nächsten Entscheidungen

Und Herr Van Rompuy, ich meine, Sie sind irgendwie ein anderer Charakter als ich, das habe ich verstanden. Aber diese Art von Sediertheit, mit der Sie immer wieder die unzureichenden Entschlüsse des Rates hier verkünden, das kann ich einfach nicht verstehen.